Ik ben dit jaar zelf voor het eerst vader geworden en dat gevoel is met niets te vergelijken. De liefde, de verantwoordelijkheid, de drang tot bescherming die je voelt voor je kind is heel bijzonder. Ik word er dan ook kotsmisselijk van dat er mensen op deze wereld zijn die lol beleven of geld verdienen aan het misbruiken van kinderen. En toch zien we dat dat misbruik toeneemt, en flink ook, u heeft dat gezegd. Ik ben ook blij dat de Commissie hier vandaag die urgentie toont. Die urgentie mis ik bij de lidstaten.

2011. Wat heeft het in godsnaam voor zin om hier met zijn allen afspraken te maken als niemand ze uitvoert? Kinderporno moet zo snel mogelijk ontdekt, gerapporteerd en verwijderd worden.

We moeten ze daartoe dwingen.

In Nederland wordt er binnenkort een zwarte lijst gepubliceerd van hostingbedrijven die niet meewerken, en ik zou ook willen voorstellen om in Europa zo'n initiatief te ondersteunen.

U heeft het al gezegd, encryptie is ontzettend belangrijk voor de bescherming van onze privacy. Maar dat is op dit moment tegelijkertijd een schild waarachter smeerlappen die zich schuldig maken aan kindermisbruik, zich kunnen verschuilen. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Een kind dat misbruikt wordt, is getekend voor het leven en zoals de Commissaris terecht zei, we doen op dit moment niet genoeg om dat te voorkomen. Laat vandaag alsjeblieft de laatste dag zijn dat we dit moeten zeggen.